Czy nie uważa pan, że w naszym wspólnym interesie byłoby wzmacnianie instytucji europejskich Komisji i Parlamentu Europejskiego po to, żebyśmy właśnie wspólnie mogli być reprezentowani?